Hvala, podpredsednik. Spoštovani kolegice, kolegi, no ... Tole danes pa, moram reči, da že malo prehaja v eno burko, burlesko, ne vem, kaj še tem reče, borci za, naše upokojence, ki sedijo že leta, desetletja v tem državnem zboru, se pravi, so imeli škarje in platno v rokah, situacija je pa taka, da imamo eno tretjino od šeststo dvajset tisoč upokojencev, na tistem pragu revščine. Jaz sam, pri dilemi, ki jo bom kasneje razvil ali ... kaj je pravično, pa prav, pa ne vem kaj, jaz bi spomnil, da mi smo v preteklih letih delali kar nekaj ukrepov na področju zakonodaj, ki so daleč od tega, da so bile pravične, da so bile prave. Velika mera ukrepov, ki smo jih delali v zadnjih dvajsetih letih na področju spremembe pokojninske zakonodaje, je šla v smer ohranjanja pokojninske blagajne. Skrb za upokojence in za tisto, kar jim bo ta blagajna lahko izplačevala, je pa pa prvotno v v drugem ali pa tretjem planu. To je rezultat, danes imamo take upokojence s temi pokojninam, s katerimi ljudje težko preživijo. Že podatek, spoštovane kolegice in kolegi, da samo trideset procentov od šesto dvajset tisoč upokojencu ima štirideset let pokojninske dobe narete. Vse ostalo so neke posebne kategorije, ne ve niti, ali spadajo v to kategorijo, upokojencev ali bi mogli biti za te kategorije, ne vem, določeni socialni transferi. Ampak stanje je danes tako, kakršno je. Pravično sigurno ni. Jaz sem začel pred osemintridesetimi leti, sem vstopil na trg dela, pa začel delati, ker so mi od plače odtegovali, pa mi obljubljali, da bom imel, ob ob odhodu v pokoj osemdesetprocentno pokojninsko osnovo, takrat so vzeli še deset najboljših let, z vsemi spremembami smo zadevo pripeljali sedeminpetdeset pa pol pokojninske osnove, obdobje smo razvlekli na štiriindvajset let - super ukrep na blagajno. Se je kateri vprašal, a je to super ukrep za upokojence? Nihče. Nihče. Vse nas je lahko sram, pa ne samo Desus pa SAB pa ne vem, ki se imajo, edini za borce za socialne pravice upokojencev, vse nas je sram, ki vodimo že, desetletja, to državo. Za to strukturo, ki jo je to država zgradila, ne znamo primerno poskrbeti. ne vem, kolega iz, Möderndorfer, mislim Jani je rekel: "Penzija ni socialni korektiv." Kolegice in kolegi, mi imamo tudi v ustavi napisano, da smo tudi socialna država. Mi smo z zakonom mogli poseči na to, da je najnižja penzija za štirideset let petsto pa še nekaj evrov, z zakonom smo mogli, posebej. Tako moramo z zakonom, ker ne dela, trg, dela pa socialni partnerji ne odigrajo svoje, smo mogli z zakonom je tudi, minimalno plačo v tej državi določati. Kaj delamo s temi minimalnimi standardi? Preprečujemo to, da nam še več ljudi ne brska po smetnjakih noter pa, išče hrano. delamo to, da se so v stanovanjih noter, da jih nimamo na ulici, da so brez, tako, ko imamo drugod po svetu. A si to želimo? Tudi ena del penzija mora tudi odigrati kot en del socialnih korektivov. V to sem trdno prepričan, tudi to imamo nenazadnje zapisano v ustavi. Zdaj, kaj je prav, kaj ni prav okrog tega? Absurd je, mi se danes pogovarjamo tako, kot ste že pred mano rekli, o evrih ali pa dveh razlike, no. Dajmo nehati. Jaz samo bom podprl, zaradi situacije, kakršni je, kakršni je velika večina tistih najnižjih, z najnižjimi penzijami, bom podprl skupaj s kolegicami tako, kot sem rekel, izplačilo v enkratnem znesku. Nisem pa trdno prepričan, jaz to, ne bi imenoval izredna uskladitev - prej mi je bliže izraz, ne vem, draginjski dodatek. Ker pač zdajle si lahko to privoščimo, ker so boljše rezultati. Dajmo, naj bo to en del prispevka k tistemu, kar so v preteklih letih, da bojo te najnižje, lahko krpali z meseca v mesec. Veste, kaj naredijo ta prvo, s temi štiristo petsto evri, ko dobijo? Grejo pa položnice tiste plačajo. To je generacija, ki je navajena, da svoje, prispevke pa obveznosti do te države redno izpolnjuje. Kar ostane, je pa hrana pa tisto, kar si lahko privošči, pa je zelo bore malo tega, jaz sem trdno prepričan, tako da se pa strinjam s tudi z zagovorniki in tudi mi s, takimi posegi ne smemo poseči v to redno usklajevanje. Tem bomo pa dejansko, rušili sistem in s tem se pa strinjam in tudi jaz nisem, za spremembo, v tem samem, delu. ne znam si odgovoriti, tako ste že vi rekla, to, vse skupaj prav pa pravično pa ne vem kaj. Pravično je, da poskrbimo za tiste, ki, težko preživijo. Sem pa prepričan, da s tem, enkratnim ukrepom, s tem izplačilom v enakem znesku, ne bomo porušili, kot je bilo že tudi danes rečeno, tega, pokojninskega sistema. zdaj, zaradi, vseh teh, razlogov, ki sem jih naštel, bom seveda skupaj s, kolegi podprl, uskladitev pokojnin, pokojnin z enakimi zneski. Hvala lepa.